De peste un an, Parlamentul European acuză faptul că în Ungaria, dar nu numai în Ungaria, în România și Bulgaria se produc derapaje antidemocratice care reprezintă un conflict deschis cu valorile, cultura și normele juridice europene. De peste un an, aceste fapte se acumulează, iar decizia Comisiei de astăzi, de a deschide procedurile de vine doar să confirme justețea îngrijorărilor noastre. De peste un an de zile, în Ungaria, dar și în România, este un asalt asupra rolului parlamentului național, asupra partidelor de opoziție, asupra sindicatelor, asupra libertății presei. De peste un an, Comisia Europeană este sau timidă, sau tăcută. Și în aceste condiții, vă întreb, doamna vicepreședinte Reding, este astăzi domnul președinte Barroso împreună cu dumneavoastră parte a conspirației de stânga, de care în mod halucinant vorbesc distinși colegi din PPE, sau dumneavoastră luați act de aceste fapte? Vă cer ca în aceste vremuri tulburi, Comisia să nu tacă, ci să activeze ca gardian al tratatelor.